Ja, hvala lepa, za to razmišljanje. Varnost je krhka dobrina in pravzaprav, ko sem govoril o, pooblastilih, preiskav komunikacijskih sredstev, sem mislil Zakon o kazenskemu postopku, katerega bo treba novelirati in, v tem državnem zboru opraviti resno razpravo, ne samo kakšna policijska pooblastila, slovenska policija potrebuje, temveč tudi o mehanizmih nadzora, ki jih je treba, tukaj tudi, vzpostaviti ravno v državnem zboru. tako, da tukaj jaz, verjamem, da bomo tudi na ta način, tako na operativni ravni, kot na na strateški ravni, kot na, mednarodni ravni policijskega sodelovanja, organizirane kriminalne združbe in pa seveda tudi posameznike, s tem načinom dela in pa, bom rekel, s tem bojem proti, tako imenovani trgovini ljudi, kajti tukaj, so, zaslužki, tihotapcev res visoki, preprečevali, da se bodo ta kazniva dejanja izvajala tudi na ozemlju Republike Slovenije. Moram pa povedati, da je, sodelovanje z Republiko Hrvaško, z notranjim ministrstvom, posebej pa na ravni policij, tako na operativni ravni kot na strateški državni ravni, korektno in pravzaprav tukaj, ima tako Hrvaška, Republika Hrvaška, kot Republika Slovenija podobne težave. Hvala lepa.